þingflokkur samfylkingarinnar hefur ákveðið að gera eftirfarandi breytingar á skipan í nefndir jónína rós guðmundsdóttir tekur sæti oddnýjar harðardóttur í allsherjar og menntamálanefnd magnús orri schram tekur sæti jónínu rósar guðmundsdóttur í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd sigmundur ernir rúnarsson tekur sæti magnúsar orra schram í atvinnuveganefnd árni páll árnason tekur sæti sigmundar ernis rúnarssonar í utanríkismálanefnd magnús orri schram tekur sæti oddnýjar harðardóttur í þingskapanefnd magnús orri schram tekur sæti oddnýjar harðardóttur sem varamaður í atvinnuveganefnd árni páll árnason tekur sæti oddnýjar harðardóttur sem varamaður í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd sigmundur ernir rúnarsson tekur sæti magnúsar orra schram í íslandsdeild þingmannanefnda efta og e e s árni páll árnason tekur sæti oddnýjar harðardóttur í íslandsdeild alþjóðaþingmannasambandsins magnús orri schram tekur sæti oddnýjar harðardóttir sem varamaður í íslandsdeild evrópuráðsþingsins undir þetta ritar fyrir hönd samfylkingarinnar magnús orri schram